Ja, wenn ich hier den Kommissar höre, wenn ich die Argumente in dem Haus höre, dann sehe ich immer mehr Da geht es offensichtlich um Steuerhinterziehung, es geht um Steuerparadiese.

Und was geschieht denn mit diesen Steuern, die eingenommen werden? Die öffentlichen Aufträge, die öffentlichen Bauten da steigen überall die Kosten, die explodieren. Was soll da der Bürger noch glauben, wenn er sieht, dass auf der anderen Seite Migranten bei uns alles frei bekommen Kleidung frei, Wohnung frei, Essen frei, Arzt frei